En laten wij duidelijk maken dat onze Europese rode lijnen breed gedragen zijn door de internationale gemeenschap. Ik denk, meneer Borrell, dat een internationale vredesconferentie op hoog niveau waarvan u de leiding neemt, de weg vooruit is. Onze steun heeft u alvast.